Monsieur le Président, face aux discriminations extrêmement graves que subissent les Roms, ni le Parlement européen, ni la Commission européenne ni même le Conseil, j'allais dire, ne sont restés les bras ballants.

Néanmoins, j'ai le sentiment que, bien sûr, ce texte a en lui même des faiblesses qui ont été à l'époque signalées, la faiblesse concernant les objectifs fixés en matière de lutte contre l'antigypsisme et les discriminations et puis nous avons maintenant, à un mois de la délivrance par les États membres de leur copie à la Commission européenne, des doutes sérieux sur l'énergie qui a été déployée par les gouvernements pour inclure dans l'élaboration de ces stratégies nationales les acteurs, les collectivités locales et territoriales, les ONG et les populations roms elles mêmes. Mais j'ai surtout le sentiment que jour après jour, dans la presse, par les témoignages, dans les faits relatés par les ONG, dans les rapports, il est fait état de choses extrêmement graves violences et manifestations haineuses contre les Roms, atteintes à leur liberté de circulation, banalisation de la rhétorique anti rom dans les milieux politiques, ségrégation à l'école, expulsions forcées, trafic d'êtres humains, stérilisations forcées des femmes. Je crois que face à cela, notre agenda positif, inclusif, doit être absolument doublé d'une très grande vigilance et d'une très grande exigence. Je crois que la Commission européenne doit déployer tous les moyens qui sont à sa disposition pour être extrêmement ferme par rapport aux États membres dans son rôle de gardienne de l'acquis communautaire et de gardienne des traités. Je vous donne un exemple les expulsions massives qui ont eu lieu en France viennent d'être condamnées de la manière la plus claire comme violations aggravées des droits de l'homme par le Conseil de l'Europe, et le gouvernement français a pris pour acquis dans sa défense la décision de la Commission européenne qui, soi disant, avait validé les expulsions comme tout à fait conformes au droit communautaire. Je crois que ce genre d'argument ne peut plus être utilisé par les États membres et que la Commission doit vraiment être extrêmement ferme. Nous aussi, d'ailleurs, chers parlementaires, je crois que nous avons, au delà de notre travail qui est très important, à mettre en place un groupe de monitoring avec les élus des assemblées nationales, en lien avec les ONG, pour que nous soyons en tout cas beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les discriminations que subissent les populations roms.